Sie wissen ganz genau, dass mehr passiert ist, als dass das ukrainische Parlament das angenommen hat.

Sie wissen ganz genau, dass vorher mit NGOs und mit sehr viel europäischem Geld massiv Stimmung gemacht worden ist, um genau das zu erreichen. Und Sie haben Druck ausgeübt, um die Ukraine auf einen Anti Russlandkurs zu zwingen. Und ja, das Parlament hat dieses Spiel am Ende mitgemacht, das ist richtig. Das war das muss und kann man jetzt wohl sagen ein Fehler.